Señor Presidente, para terminar este debate quisiera empezar dando las gracias a todos los que han participado.

Que no han sido pequeños detalles.

Es lo que nos está diciendo la realidad de estos países.

Cuando se ha olvidado la cuestión del empleo, no se pueden resolver los problemas macroeconómicos. Lamento mucho que el señor Rehn, que no está aquí en este momento, no haya dedicado ni un solo segundo a la cuestión del empleo y a las cuestiones sociales. Eso es un muy mal ejemplo. Y quisiera decir, en este sentido, para ir terminando, que —como ha dicho el señor Comisario— Europa nunca más tiene que pasar por esta experiencia, pero si continuamos con las mismas políticas, tendremos los mismos resultados. Por lo tanto, debemos aprender de los errores que se han cometido para no volver a cometerlos nunca más. Y saber, en contra de lo que han dicho algunos diputados, que el problema no son las ayudas. El problema no son los programas. Son los condicionantes a los que han sido sometidos esas ayudas y esos programas.

Es la pérdida de la soberanía de los Estados miembros para elegir las medidas menos dañinas para sus ciudadanos. Es la falta de atención al respeto de los derechos fundamentales y de los tratados. Es no haber salvado a los colectivos más sensibles y, sobre todo, no haber acompañado las políticas de austeridad con políticas de relanzamiento económico y de creación de empleo. Europa tiene que cambiar y prestar atención —la misma atención que ha prestado a los desequilibrios macroeconómicos— a los desequilibrios sociales. Decía el señor Karas, y con esto termino, que ha habido sacrificios y que no serán olvidados

Ojalá nuestros informes sean estudiados por la futura Comisión.